þótt meginefni frumvarpsins lúti að því gera réttarkerfið skilvirkara með því að veita aðstoðarmönnum dómara auknar heimildir eru einnig lagðar til aðrar breytingar á lögunum sem tímabærar þykja í frumvarpinu er í fyrsta lagi lagt til að dómurum verði fjölgað úr þrjátíu og átta í fjörutíu er fjölguninni ætlað að koma til móts við aukið álag á héraðsdómstólum auk þess sem þörf á setningum dómara minnkar til muna í í öðru lagi verður dómstjóra héraðsdómstóls veitt heimild til að fela löglærðum aðstoðarmönnum héraðsdómara að fara með dómstörf á ákveðnu afmörkuðu leyti samanber sjöttu greinar frumvarpsins meginfjöldi þeirra dómsmála sem héraðsdómstólum berast á hverju ári eru svonefnd útivistarmál það eru mál sem þing er ekki sótt af hálfu stefnda eða þingsókn hans fellur niður áður en greinargerð er skilað af hans hálfu og dómur er lagður á málið eftir þeim gögnum sem stefnandi hefur lagt fram með þeirri breytingu sem hér er lögð til er dómstjóra meðal annars heimilað að fela aðstoðarmanni að ljúka slíku máli endanlega í sínu nafni og ábyrgð með því móti sparast tími héraðsdómarans auk þess sem niðurstaða málsins er í nafni þess sem í raun vann að málinu sama má segja um aðra möguleika sem dómstjóra eru opnaðir til að fela aðstoðarmanni einstök dómstörf þeir eru til þess fallnir að létta verulega vinnuálagi af héraðsdómurum sem þar með gefst aukinn tími til að sinna því hlutverki að leggja dóm á munnlega flutt mál hvort sem þau eru einkamál eða opinber mál þá er lagt til í frumvarpinu að dómurum og þá eftir atvikum aðstoðarmönnum verði heimilað að fallast með áritun á kröfu um staðfestingu lögveðréttar í útivistarmáli yrði af þessari breytingu töluverður vinnusparnaður fyrir héraðsdómstólana þar sem í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að fela megi aðstoðarmönnum dómara ákveðin dómstörf er lagt til að tryggja starfsöryggi þeirra eftir föngum samanber ákvæði sjöttu greinar frumvarpsins um ráðningartíma og uppsögn í þriðja lagi er gert ráð fyrir nýmæli um birtingu dóma hæstaréttar samanber aðra grein frumvarpsins þannig að sérregla gildi um birtingu úrskurða sem kveðnir eru upp í þágu rannsóknarlögreglu en þeir hafa iðulega að geyma upplýsingar um málavexti sem ekki þykir rétt að verði gerðar opinberar strax að úrskurði gengnum í fjórða lagi er gert ráð fyrir nýmæli um bann við myndatökum og öðrum upptökum í dómhúsum samanber sjöttu greinar frumvarpsins undanskildar eru þær upptökur sem fara fram á vegum dómstólsins sjálfs og eru þá hafðar í huga þær upptökur sem eðlilegar eru við rekstur dómstólsins svo sem hljóðritun og framburður vitna á hefðbundin notkun öryggismyndavéla þá er gert ráð fyrir því að dómstjóri geti heimilað myndatökur og aðrar upptökur í einstök skipti með nánar greindu skilyrði brot gegn banninu varði sektum í fimmta lagi hefur frumvarpið að geyma ákvæði er auka sjálfstæði dómara gagnvart dómstjóra samanber fimmtu grein frumvarpsins og koma í veg fyrir að dómari verði gegn vilja sínum ávallt settur í sama málaflokkinn til dæmis í sakamálum loks er lagt til að hlutverk dómstólaráðs til að koma fram í þágu héraðsdómstóla sameiginlega gagnvart almenningi verði aukið og því verði heimilt að ráða sérstakan fulltrúa sem sinni samskiptum við fjölmiðla og aðra sem leita eftir sértækum upplýsingum sem varða málefni dómstólanna ég vil láta þess getið virðulegi forseti eftir að þetta frumvarp var samið og lagt hér fram í þingi þá höfum við verið að skoða frumvarp til laga um meðferð sakamála og í meðförum þess máls hafa komið fram hugmyndir frá dómstólaráði um að í stað þess að fjölga hér héraðsdómurum yrði komið á millidómsstigi það er dómstigi á milli héraðsdóms og hæstaréttar þetta er mál sem sjálfsagt er að skoða að mínu mati en það breytir ekki því að ég tel nauðsynlegt að leggja þetta til sem hér er gert í þessu frumvarpi og yrði síðan tekin ákvörðun um það síðar að koma á fót millidómstigi að þá mundu menn að sjálfsögðu taka mið af því við fjölda héraðsdómara virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar